Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach wie vor ist die Krise allgegenwärtig, und es ist noch immer keine Lösung auf dem Tisch. Die Münchner Rückversicherung hat angekündigt, Griechenland einen Großteil seiner Schulden zu erlassen. Dagegen haben sich Europas Regierungschefs vergangenes Wochenende erneut nicht auf konkrete Maßnahmen zur Eindämmung der anhaltenden Krise einigen können. Das eigentliche Problem Europas ist der Mangel an einer geschlossenen und entschlossenen politischen Führung. Wozu debattiert der Rat noch über eine Beteiligung des privaten Sektors, wenn dieser bereits selbständig zu handeln beginnt? Dies bedeutet in erster Linie, dass die politische Führung Europas der Realität hinterherläuft. Nach den Berichten der Griechenland Troika aus der vergangenen Woche wird bereits die Frage gestellt, ob mittlerweile ein Schuldenschnitt für das Land am Ende ausreichen wird. Auch dies ist eine Folge der zeitlichen Versäumnisse der europäischen Politik. Daher mein Appell und meine dringende Bitte an alle Akteure Handeln Sie jetzt unverzüglich, entschlossen und in Einigkeit!